Pani Przewodnicząca! Przed chwilą w imieniu Rady pan sekretarz stanu Zanetti zapewnił nas o wielkiej wrażliwości Rady dla problematyki badań naukowych i rozwoju. Otóż my nie oczekujemy wrażliwości, my oczekujemy racjonalności popartej wiarygodnością i solidnością. Wiarygodność będzie oznaczała zbieżność deklaracji i decyzji, będzie oznaczała decyzje, które będą potwierdzały, że zależy nam na filarach gospodarki opartej na wiedzy, jakimi są badania i rozwój. Natomiast solidność będzie oznaczała, że nie będziemy dopuszczali do strukturalnych, kumulujących się zaległości płatniczych, które mocno podważają zaufanie do nas ogromnej opiniotwórczej grupy naukowców oraz bardzo kreatywnych przedsiębiorców solidność będzie także oznaczała, że w sztuczny sposób nie będziemy opóźniali terminu zakończenia prac.